hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fimm frá fyrstu minni hluta fjárlaganefndar nefndin hefur haft frumvarpið til athugunar og í því skyni leitað skýringa hjá fjármálaráðuneyti varðandi tillögur um breytingar á fjárheimildum og ráðstöfun á stöðu fjárheimilda í árslok enn fremur var óskað eftir áliti frá ríkisendurskoðun í fyrstu grein frumvarpsins er lögð til níu hundruð þrjátíu og fjögur komma sex milljónir króna hækkun fjárheimilda vegna frávika ríkistekna frá áætlun fjárlaga í annarri grein er lagt til að niður falli átján hundruð fjörutíu og átta milljónir króna gjöld umfram heimildir heildarfjárheimildir ársins námu þrjú hundruð tuttugu og sjö komma sjö milljörðum króna en útgjöld samkvæmt reikningi urðu þrjú hundruð og átta komma fjórir milljarðar króna fjárheimildastaða í árslok er því jákvæð um nítján komma þrjá milljarða króna nettó fyrsti minni hluti leggur til nokkrar breytingar við frumvarpið til frekari samræmingar við niðurstöður ríkisreiknings fyrir árið tvö þúsund og fimm og leiða breytingarnar annars vegar til einn komma sjö milljónir króna lækkunar á fjárheimildum og hins vegar þrjátíu og þrjú komma sjö milljónir króna nettóaukningar á stöðum fjárheimilda sem falla niður í árslok fjármögnunarliðurinn innheimt af ríkistekjum lækkar um einn komma sjö milljónir króna en framlag ríkissjóðs breytist ekki í nefndarálitinu fylgja skýringar á breytingartillögum frá fyrstu minni hluta og sé ég ekki ástæðu til að lesa þær upp undir nefndarálitið rita einar oddur kristjánsson arnbjörg sveinsdóttir drífa hjartardóttir og gunnar örlygsson